Frau Präsidentin! Ich möchte in diesem Zusammenhang die Kommission und uns alle in Europa daran erinnern, wie wichtig es für uns ist, im Bereich der Kommunikationstechnologie wieder an die Spitze zu gelangen und uns in Konkurrenz zu den großen Mächten der Welt zu sehen, damit wir stolz

Wir haben an den vielen Orten, an denen an Galileo gearbeitet wird auch in meiner Heimat in Nürnberg große Potenziale in der Wissenschaft, große Potenziale an Know how, und wir brauchen die Unterstützung, vor allem die finanzielle Unterstützung, damit diese Forschung weitergeht und